Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Herr Kommissionspräsident, Kolleginnen und Kollegen!

Das bedeutet, dass alles und so wird es auch von Van Rompuy und Barroso gesagt was auf europäischer Ebene geschieht, vom Europäischen Parlament mitentschieden oder kontrolliert werden muss. Ich glaube, dass im Augenblick der Krise, wo schnelle Entscheidungen gefällt werden müssen, dieser Grundsatz nicht plötzlich zwischen dem

Wenn wir den Haushalt schwächen und außerhalb des Haushalts finanzielle Kapazitäten einführen, die nicht dem wahren Haushaltsverfahren entsprechen, ist das auf Dauer eine katastrophale Situation für die gesamten Gemeinschaftseinrichtungen der Europäischen Union, und deswegen muss an diesen Stellen aufgepasst werden.

1 des Vertrags von Lissabon Gesprächsrunden zwischen den zuständigen Vertretern der zuständigen Ausschüsse in den nationalen Parlamenten und im Europäischen Parlament.